In de top 5 van Afrikaanse landen van waaruit mensen een hachelijke tocht naar Europa ondernemen, staat Burundi.

EU resoluties en internationale rapporten over mensenrechtenschendingen en repressie schrikken president Nkurunziza niet af. In de laatste maanden werden 500 Burundezen gedood.

Velen dromen van een leven in vrijheid en veiligheid en kijken daarvoor naar het noorden, naar ons.

Daar liggen de wortels van migratie. Ik roep daarom uitdrukkelijk op tot de vrijlating van de mensenrechtenactivisten Germain Rukuki en Nestor Nibitanga. Nkurunziza dreigt als een dictator de geschiedenisboeken in te gaan, tenzij hij onder druk van de internationale gemeenschap en de EU een nieuwe invulling geeft aan zijn presidentschap.